Ik wens vurig dat alle Europese instellingen, inclusief ons eigen Huis, in toekomstige contacten met officiële vertegenwoordigers van de islamitische Republiek Iran elementaire grondrechten van Iraanse burgers zullen verdedigen en schendingen openhartig concreet benoemen. Omwille van de afsluiting van een alomvattende nucleaire overeenkomst mag de internationale gemeenschap, mag de Europese Unie niet zwijgen over de alarmerende stijging van het aantal executies in de laatste weken, over de aanhoudende vervolging van religieuze en etnische minderheden.